virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer sjötíu og fimm tvö þúsund og sjö um opinberan stuðning við tæknirannsóknir nýsköpun og atvinnuþróun þetta frumvarp er í sjálfu sér einfalt sjóðuirinn hefur núna starfað í sex ár og á meðan hefur skipan stjórnarráðsins breyst með þeim hætti að nú hafa bæði landbúnaðarráðuneytið og sjávarútvegsráðuneytið verið sameinuð í eitt en áður höfðu þessi ráðuneyti sinn hvorn fulltrúann því er þetta frumvarp að gera ráð fyrir því að stjórnarmönnum verði fækkað úr sjö i sex til samræmis við þá breytingu á stjórnkerfinu í öðru lagi er samhliða þeirri breytingu verið að leggja hér til að þeir fulltrúar sem skipaðir eru af iðnaðarráðherra en tilnefndir auðvitað af öðrum aðilum að í stað þriggja ára sitji þeir í tvö í stjórn tækniþróunarsjóðs og sé eingöngu hægt að skipa þessa aðila í tvö tímabil í senn ástæða þessa er einföld það skiptir gríðarlega miklu máli í svona sjóði að hann sé lifandi og þá skiptir máli að það sé töluverð hreyfing þar á stjórnarmönnum þannig að vel fari saman reynsla sem byggist svo sannarlega upp á þeim tíma sem þarna er gert ráð fyrir að menn sitji og síðan aftur fersk sýn á það sem þarna er að gerast ég tel að með þeirri breytingu náum við að sameina ýmis sjónarmið sem fram hafa komið um það hvernig menn sjá fyrir sér starfsemi sjóðsins til lengri tíma